virðulegi forseti það er ástæða í upphafi að óska nýrri ríkisstjórn velfarnaðar í vandasömum störfum hún tekur nú við í skugga mikilla erfiðleika sem óhjákvæmilegt er að áfram sé tekist á við af festu og ábyrgð það gefur auga leið að ýmislegt fór úrskeiðis hjá okkur í aðdraganda bankahrunsins og átti sinn þátt í því í kjölfar alþjóðlegrar fjármálakreppu að illa fór við skulum horfast í augu við þetta læra af reynslunni og tryggja að slíkt endurtaki sig ekki fráfarandi ríkisstjórn glímdi við fyrstu afleiðingar bankahrunsins og efnahagskreppunnar með myndarlegum hætti þar sem teknar voru skjótar og markvissar ákvarðanir á fjöldamörgum sviðum sem nú eru sem leiðarljós inn í framtíðina í farvatninu voru síðan enn frekari og bráðnauðsynlegar aðgerðir sem höfðu það að markmiði að koma bankaþjónustunni í skikkanlegt horf styrkja atvinnusköpunina og grípa til aðgerða til bjargar heimilum og atvinnulífinu þess vegna var ákaflega sérstakt að hlusta á hæstvirtan forsætisráðherra rekja þessi mál eins og þau hefðu dúkkað upp af borði nýrrar ríkisstjórnar um það get ég borið vitni að það var ekki um að ræða ágreining um þessi mál í fyrri ríkisstjórn þeim málum miðaði vel áfram og hefði að öllu óbreyttu verið komin fram mörg hver því miður þraut annan stjórnarflokkinn samfylkinguna örendið og kiknaði í hnjánum undan þeim erfiðu verkefnum sem við var að glíma þess vegna slitnaði upp úr stjórnarsamstarfinu og við fengum pólitískan óstöðugleika ofan í vandræði okkar það fór ágætlega á því þegar hæstvirtur ráðherra steingrímur j sigfússon fór síðan að rifja upp ríkisstjórnarmyndunina frá nítján hundruð áttatíu og átta það á nefnilega ýmislegt sameiginlegt þeirri ríkisstjórn eins og fyrrverandi ríkisstjórn var slitið í beinni útsendingu af stjórnmálamönnum sem flúðu af hólmi og í báðum tilvikum leiddi það til þess að hæstvirtur ráðherra varð ráðherra eins og allir vita hæstvirtur ráðherra talaði líka um að það hefðu verið hækkaðir hér skattar fyrir jólin hann ætti að fara heim í ráðuneyti sitt og lesa sig aðeins betur til þegar það liggur fyrir að skattabreytingarnar með hækkun persónuafsláttarins urðu til þess að langflestir íslenskir launamenn fengu skattalækkun en ekki skattahækkun síðan var mjög skemmtilegt að hlusta á það þegar hæstvirtur ráðherra var að trúa okkar fyrir því að nú væri komið á talsamband milli hans og hins ógurlega sjóðs alþjóðagjaldeyrissjóðsins eins og þetta væru sérstök tíðindi sjóðurinn sem hann lýsti þannig fyrir jólin að hefði eiginlega átt uppruna sinn hjá þeim í neðra nú er bara að bíða eftir því að hæstvirtur ráðherra fari að segja okkur frá því hvernig til tekst með frekari faðmlög v g og imf með samkomulagi við alþjóðagjaldeyrissjóðinn skýrri stefnu í ríkisfjármálum og fjölmörgum aðgerðum í þágu heimila og fjármálalífs má segja að lagður hafi verið ákveðinn grunnur fram undan eru gríðarlega viðurhlutamikil viðfangsefni sem nauðsynlegt er að takast á við af festu

útgjaldahugmyndir en engar aðhaldsaðgerðir og ekki glytti í þær núna í kvöld það kemur í sjálfu sér ekki á óvart sporin hræða því þegar við rifjum upp málefnalega fortíð þeirra sem fyrir núverandi ríkisstjórn standa er ekki annars að vænta því miður en áherslan verði ekki á aðhaldssemi heldur fremur lausatök fyrstu dagar nýju ríkisstjórnarinnar eru heldur ekki mjög uppörvandi málin frá stjórninni streyma sem á færibandi það er ágreiningsmálin hingað til hefur enginn dagur liðið án þess að þau birtist okkur ekki í einu eða öðru formi í fyrradag voru það stóriðjumálin en enginn veit í dag hvort fylgt sé uppbyggingarstefnu hæstvirtur iðnaðarráðherra eða stoppstefnu hæstvirtur umhverfisráðherra í gær deildu hæstvirtur fjármálaráðherra og hæstvirtur forsætisráðherra um gjaldmiðilsmál frammi fyrir þjóðinni og fullum sal af fréttamönnum og í morgun sáum við glytta í ansi efnilegt rifrildi um evrópusambandsmál sem ýmist eru sögð úti á köldum klaka í ríkisstjórninni eða á tvíbreiðri hraðbraut með fyrirhuguðum breytingum á stjórnarskránni eru vinstri græn sammála formanni og þingmönnum samfylkingarinnar um að tilgangurinn með boðuðum breytingum á stjórnarskrá sé að greiða fyrir e s b aðild það er algerlega óhjákvæmilegt að flokkurinn svari þessu með skýrum hætti í þessari umræðu hinni nýju ríkisstjórn er afmörkuð áttatíu daga stund til verka sinna haldi hún uppi háttum sínum má búast við að það verði tími áttatíu ágreiningsefna einnar deilu á dag ákvörðun mín sem landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra að halda áfram hvalveiðum hefur komið af stað umræðu sem á margan hátt hefur verið óvænt ótti margra við hvalveiðar kynni að valda erfiðleikum til dæmis í ferðaþjónustu hefur reynst ástæðulaus mikill vöxtur hefur þvert á móti verið í ferðaþjónustunni og erlendum ferðamönnum fjölgað sem hingað hafa komið til lands úr tvö hundruð sjötíu og átta þúsund í ríflega fimm hundruð þúsund eða um áttatíu prósent frá árinu tvö þúsund og tvö árinu áður en hvalveiðar hófust hvalveiðar eru atvinnugrein sem byggir á skynsamlegri og ábyrgri auðlindanýtingu eru í samræmi við alþjóðlegar reglur og samþykktir og íslensk lög þessi atvinnugrein sem skapar okkur verðmæt störf á tímum atvinnuleysis býr til gjaldeyri sem er mikil þörf á og getur starfað á eigin viðskiptalegum forsendum með sölu afurða og þess vegna spyr ég hvers vegna ættum við að banna slíka atvinnustarfsemi ég trúi því raunar ekki fyrr en ég tek á að ríkisstjórn sem er undir forsæti þingreyndasta þingmanns á alþingi íslendinga eða hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra sem hefur næstmestu þingreynsluna fari með harkalegum hætti gegn vilja þings og þjóðar sem margfaldlega hefur legið fyrir enda glyttir nú í kvöld loksins í nýjan tón í hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í fyrsta skipti núna í kvöld virðulegi forseti við erum sannarlega í miklum vanda stödd í efnahagslegu tilliti en við erum kraftmikil þjóð með sterka innviði þjóðfélagsins og höfum alla burði til að vinna okkur út úr þessum vanda þar munu þeir hins vegar valda sem á halda þess vegna ríður á að vanda vel til verks ekki ganga fram með misvísandi skilaboð og kæruleysislegum útspilum sem rýra tekjumöguleika okkar og dýpka kreppuna eins og hafa borist undanfarna daga